Wir brauchen daher dringend ein Transparenzregister, und zwar für alle Institutionen, nicht nur für Parlament und Kommission, auch für den Rat, denn dort werden die wirklichen Entscheidungen getroffen. Nochmals Die Registrierung muss zwingend sein, nicht nur für den Zutritt zum Parlament, denn Lobbyisten suchen ihre Kontakte sicherlich nicht nur im Parlamentsgebäude, man trifft sich vielmehr in Restaurants, bei Cocktailempfängen oder im Fitness Center.